Strategia va trebui să răspundă provocărilor cu care se confruntă statele din zonă discrepanțele economice și sociale între diferitele regiuni ale țărilor riverane Dunării, intensificarea traficului naval, schimbările climatice, diversitatea culturală, problemele de mediu și biodiversitate. În acest sens, consider că Strategia Europeană pentru Dunăre va reprezenta o platformă de dialog constant între statele membre și cele nemembre ale Uniunii Europene și un instrument pentru obținerea de beneficii pe termen lung atât la nivel național, cât și la nivel regional și local. Ne dorim o strategie reală, bazată pe noi tehnologii, inovare și investiții, o strategie care, odată implementată, să conducă într un final la îmbunătățirea calității vieții pentru toți cetățenii europeni din regiunea Dunării.